L'ONG des défenseurs des droits humains Memorial agent de l'étranger! Les écolos de Bellona agents de l'étranger! Et maintenant, les individus aussi, les blogueurs, les journalistes, les intellectuels, les simples citoyens tous agents de l'étranger!

Et ce modèle, ne nous trompons pas, inspire tous les mouvements autoritaires au sein même de l'Union européenne. Alors, ce n'est pas qu'une question diplomatique, c'est aussi l'affrontement de deux visions du monde. Il est temps que nous soyons, chers collègues, aussi cohérents dans notre défense de la démocratie que Vladimir Poutine est cohérent dans ses attaques répétées contre la démocratie en Russie et au sein même de l'Union européenne.